Exemplárnou ukážkou toho je poľnohospodárska výroba, kde tak Európska únia, ako aj jednotlivé štáty, vstupujú rozličnými subvenciami a podporami do tohto prostredia a výrazne tým deformujú konkurenčné prostredie. Najmä poľnohospodárske podniky z nových členských krajín veľmi trpia v dôsledku nekorektnej dotačnej politiky Európskej únie.

Preto považujem za veľmi dôležité akceptovať návrhy Výboru pre dopravu a cestovný ruch, ktoré pregnantne poukazujú na deformácie v súťaži, aj medzi jednotlivými druhmi dopravy. V každom prípade, správa je podnetná a dobrá, a bude dôležité, aby bola aj efektívne využitá na zlepšenie prostredia hospodárskej súťaži v Európskej únii.